Señora Presidenta, señor Comisario, ha dicho usted que este es un debate oportuno, y lo es. Lo que no es oportuno es mezclarlo con un debate sobre la extranjería, sobre la inmigración o sobre los refugiados. No es un debate sobre lo que puede hacer Europa para prevenir que ciudadanos europeos sean reclutados por organizaciones terroristas. Y el valor añadido consiste en que aprendamos a intervenir los contenidos en la red que instigan al extremismo violento en que aprendamos a intervenir también la socialización del terror en las cárceles en que aprendamos a prevenir no solamente el tráfico de armas, a través de esos medios sofisticados, sino la financiación de ese adoctrinamiento en el terrorismo

pero también en que denunciemos que la austeridad y el derrumbamiento de las políticas de educación, inclusión e integración en barrios marginados y colectivos especialmente vulnerables han hecho que muchos jóvenes europeos, muchos ciudadanos nacidos europeos, se muestren dispuestos a embarcarse en esa enloquecida espiral de violencia destructiva y autodestructiva, y se declaren dispuestos no solamente a matar, sino a morir matando.